Señor Presidente, lamento no haber estado en el momento en que me tenía que haber expresado en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, que sí que controla los gastos y que acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas y hace apenas algunas observaciones que tienen que ver, básicamente, con la gestión de los recursos humanos en el Servicio Europeo de Acción Exterior, particularmente con el equilibrio de género en la contratación, sobre todo de los altos cargos del Servicio Europeo de Acción Exterior. Y hace falta una estrategia coherente en materia de recursos humanos en el Servicio Europeo de Acción Exterior, así como una mayor sinergia entre las instalaciones o las sedes del Servicio Europeo de Acción Exterior y las sedes diplomáticas de los Estados miembros.

futuros ejercicios.